Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Jest takie polskie powiedzenie Najciemniej pod latarnią.

Na tym konkretnym przykładzie jest jasno pokazane, jak niejednokrotnie w sposób skrajnie nieodpowiedzialny marnotrawione są pieniądze europejskich podatników.